Señora Presidenta, de nuevo un Consejo Europeo en una situación crítica aún peor que la anterior, que ya lo era. Hemos cometido errores de diagnóstico, de estrategia y de receta, no por falta de lucidez en estos debates, sino por falta de voluntad para actuar en consecuencia. La Comisión arrastra los pies ante las iniciativas adoptadas por un directorio de dos Gobiernos que no solamente no cuentan con los demás Estados, sino que ni siquiera escuchan a la Comisión y al Parlamento Europeo. Y lo que necesitamos no es una reforma de los Tratados que imponga todavía mayores castigos a los países que ya sufren, para causarles mayor padecimiento lo que necesitamos, por el contrario, es corregir los defectos congénitos con que nació la moneda única, el euro. Y eso requiere autorizar al Banco Central Europeo a actuar de prestamista de último recurso, a intervenir en los mercados y, por supuesto, a autorizar la emisión de bonos. A los errores que ya hemos cometido no nos podemos permitir añadir un error de juicio, que suponga confundir los males que debemos afrontar con lo que son solo sus síntomas.